Gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik latvijske vlade, jaz vas občudujem, pa ne zaradi tega, ker ste postal predsednik, ampak zaradi načina, kako ste postal predsednik glede na to, da ste bil član zelo majhne, obrobne politične stranke, ste vendarle zbral izjemno pomembno večino, da lahko danes vodite latvijsko vlado učinkovito. Odgovor poznam, zato ker izžarevate zaupanje, verodostojnost, poštenost in pa zlasti kompetentnost. Ste zgodba o uspehu, tako kot vaša država, ki jo vodite. Sedaj pa vprašanje za milijon evrov živite v državi, tako kot jaz, Slovenija, ki je tudi tranzicijska, in vprašanje vladavine prava je vselej zelo pereče vprašanje. V moji državi je po veliki sodni farsi, ki se je imenovala Patria, izbruhnila še ena, ki se imenuje dr. Novič, glede na to, da je sodstvo obsodilo po krivici znanstvenika za umor. Jaz verjamem, da tudi druge države, tranzicijske države, imajo probleme s pravosodjem, ampak vendarle vas sprašujem, ali menite, da bi Evropska unija morala posredovati v takih primerih z nekim ustreznim mehanizmom, ko se kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine zlasti v tranzicijskih državah.